Spoštovani, spoštovan, spoštovani, odgovorov, ki mi jih je dal minister, ga popolnoma razumem, vendar, predlagam, da se razprava skladno s poslovnikom opravi na, če se če se bo izglasovano, na seji državnega zbora. Hvala.